En tres décadas, hemos multiplicado por diez nuestro PIB y alcanzado un nivel de rentas similar al de los Países Bajos. El trabajo y el compromiso de la sociedad vasca y políticas propias de apoyo a la economía real, lideradas por el Partido Nacionalista Vasco, ganador de las elecciones del domingo, han consolidado nuestra identidad, que se va a percibir completa sin el terrorismo de ETA y con la paz y la normalización. Hoy sufrimos la crisis. Vamos a abordarla volviendo al equilibrio presupuestario y al apoyo a la industria, al empleo, a la innovación, a la competitividad y a la internacionalización, sin olvidar a quienes más sufren. No hay desarrollo económico sin desarrollo humano, y queremos aportar a Europa lo que pueda ser útil de lo aprendido y solicitar aquí reconocimiento y amparo para nuestras instituciones y aspiraciones de autogobierno. Vascas y vascos han dicho este domingo en las urnas que quieren conservar esta identidad e integrarla en Europa. Escuchen a la ciudadanía y contribuirán a fortalecer la democracia en nuestro continente.